Le Conseil a mis l'accent à plusieurs reprises sur les problèmes structurels à long terme de l'économie grecque dans les différents exercices de surveillance multilatérale. Parallèlement à la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil a recommandé à la Grèce le 16 février 2010 de mettre en œuvre un ensemble global de mesures afin d'améliorer le fonctionnement des marchés de produits et l'environnement des entreprises, de soutenir la croissance de la productivité et de l'emploi, d'améliorer l'efficacité et le rythme de l'absorption des fonds structurels de l'Union, et de corriger son déficit budgétaire excessif et de garantir la viabilité à long terme de ses finances publiques. La Grèce a présenté le premier rapport sur la mise en œuvre de ces mesures le 16 mars et le second en mai. En juin, la Commission et le Fonds monétaire international ont effectué une analyse préliminaire dans le cadre du mécanisme de soutien à la stabilité d'une valeur de 110 milliards d'euros, octroyés conjointement par les États membres de la zone euro et le FMI à la Grèce. L'analyse a été achevée en août, mais le Conseil n'a pas été saisi formellement du rapport final de la Commission. La Commission a informé les États membres de la zone euro des résultats préliminaires de l'analyse et si, selon l'évaluation de la Commission, l'évolution de l'économie est conforme aux projections qui sous tendent le programme d'ajustement accompagnant le mécanisme de soutien à la stabilité, la hausse du taux d'inflation tend à faire apparaître un fonctionnement imparfait des marchés de produits. Le Conseil suivra donc attentivement la situation et continuera à prendre des mesures s'il y a lieu afin d'aider les autorités grecques à favoriser la croissance économiques et à maintenir une politique budgétaire saine. Si, selon l'évaluation de la Commission, l'évolution de l'économie est conforme aux projections qui sous tendent le programme d'ajustement accompagnant le mécanisme de soutien à la stabilité, la hausse du taux d'inflation tend à faire apparaître un fonctionnement imparfait des marchés, comme je vous le disais.